frú forseti ég vonaðist til þess að hæstvirtur forsætisráðherra mundi verja meiri tíma í að útlista hvað til stæði að gera til þess að koma þjóðinni úr þeim ógöngum sem hún er í heldur en að reyna enn eina ferðina að stimpla inn þá söguskoðun sem samfylkingin vill koma inn hjá þjóðinni einfaldlega vegna þess að með því vonast samfylkingin og ráðherrar hennar til þess að geta falið eigin sök í því hvernig fór því að ef einhver flokkur er flokkur hrunsins hlýtur það að vera flokkurinn sem gerði hér mistök upp á hvern einasta dag í meira en ár þegar öllum öðrum nánast öllum öðrum var orðið ljóst í hvað stefndi þegar framsóknarflokkurinn á þingi reyndi ítrekað að vara við hættumerkjunum samfylkingin brást ekki við og afleiðinguna þekkja allir nú í stað þess að horfast í augu við það er eina ferðina enn reynt að setja þetta allt á einkavæðingu bankanna árið tvö þúsund og fjögur framsóknarmenn skorast ekkert undan því að þar hafi eflaust mistök verið gerð svo alvarlega litu þeir það að flokkurinn brást í endurnýjun sem er held ég bara einsdæmi í sögu íslenskra stjórnmála hvernig var það nú með glitni eða íslandsbanka sem áður hét var hann einkavæddur af framsóknarflokki og sjálfstæðisflokki hvernig fór fyrir þeim banka fór hann ekki á hausinn var hann fyrsti bankinn sem féll og dró kerfið niður með sér er það ekki svo

að í raun og veru gerðist það sem gerðist hér vegna þess að hér hafði verið komið upp fjármálakerfi sem ekki var sjálfbært fjármálakerfi sem alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin börðust fyrir allt frá nítján hundruð níutíu og eitt meðal annars með innleiðingu e e s samningsins sem hafði margt gott í för með sér